Señora Presidenta, la situación del trabajo en Europa no puede separarse de la ausencia de un sector público fuerte, que sea garantía de justicia distributiva y control democrático de la producción. Ese subdesarrollo de lo público, que afecta especialmente a Estados como España, se sustenta en dos pilares. El primero es la obsesión europea contra los déficits, instrumentalizados para aplicar las duras medidas neoliberales. El segundo, la elusión fiscal estructural, favorecida por los propios gobiernos y la Comisión a través de la opacidad de los acuerdos fiscales y la competencia tributaria entre los Estados. Observamos atentos las nuevas propuestas de la Comisión sobre tributación corporativa. Nos gusta que se trabaje hacia una armonización del impuesto de sociedades y su vinculación a la economía real, pero nos falta confianza, confianza política. Las instituciones europeas son cómplices de las multinacionales en su estrategia de elusión, como lo demuestra el cierre en falso del comité de investigación de LuxLeaks. Por tanto, hay que terminar con esta situación ya.